Gospodine predsjedniče, dvadeset i pet godina zagovaram dobrosusjedske i prijateljske odnose između Hrvatske i Slovenije. Međutim, danas moram upozoriti Komisiju na niz neprihvatljivih radnji i izjava koje čujemo od slovenske vlade i njenih ministara. Slovenska vlada i dalje gradi žicu na granici između Hrvatske i Slovenije potpuno nepotrebno i na potpuno nepotrebnim mjestima. Također, moram reći da ministar poljoprivrede i dalje najavljuje da ćemo se iscrpljivati oko jednog slučaja koji je Komisija rješavala i, vjerujem, riješila, slučaj oko terana. Međutim, kulminacija je izjava ministra vanjskih poslova koji kaže da će u slučaju da Hrvatska ne prihvati arbitražu oko granice u Piranskom zaljevu Slovenija otežavati prolaz gostiju prema turističkim odredištima na hrvatskoj obali i drugdje u Hrvatskoj. To su neprihvatljive izjave, to nisu dobrosusjedske izjave, to nije prijateljstvo među državama koje su susjedi i koje vezuje mnogo toga u zadnjih stotina, stotina godina. Očekujem od Komisije da dobro razmisli o onome što će učiniti narednih mjeseci.